og sjö af háttvirts þingmanns jóhönnu sigurðardóttur þáverandi félags og tryggingamálaráðherra til að kanna hvort lög og reglugerðir hér á landi uppfylla kröfur sem lagðar eru á ríki er fullgilda samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra vakti nefndin sem nú er að ljúka störfum eða hefur rétt lokið störfum athygli á því að enn væri í gildi heimild til afkynjana samkvæmt þessum lögum frá nítján hundruð þrjátíu og átta sem heimila eins og þar segir í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki til að koma í veg fyrir að það auki kyn sitt meginefni fyrrgreindra laga var fellt úr gildi með lögum númer tuttugu og fimm nítján hundruð sjötíu og fimm um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir en samkvæmt gildistökuákvæði þeirra laga skyldu þó ákvæðin um afkynjanir halda gildi sínu þannig eru lög númer sextán nítján hundruð þrjátíu og átta birt í lagasafni með athugasemd um að þau séu fallin úr gildi nema að því er varðar afkynjanir hér er því herra forseti um einfalda lagahreinsun að ræða eftirhreytur lagabókstafs sem er úreltur og hefur í reynd ekki verið beitt um þrjátíu og níu ára skeið ég vil

þess að í upphaflegu lögunum var eins og ég nefndi áðan með leyfi landlæknis og nefndar sem skipuð var heimilaðar aðgerðir til þess að koma í veg fyrir að fólk auki kyn sitt þar var átt við afkynjanir ófrjósemisaðgerðir og fóstureyðingar skilgreining á afkynjun því sem við erum að nema hér úr lögum er brottnám á eistum karla og eggjastokkum kvenna á hundrað tuttugasta og sjöunda löggjafarþingi var lögð fram að beiðni þórunnar sveinbjarnardóttur og fleiri þingmanna skýrsla heilbrigðisráðherra um ófrjósemisaðgerðir sem gerðar voru á árunum nítján hundruð þrjátíu og átta til nítján hundruð sjötíu og fimm það er á gildistíma laganna frá nítján hundruð þrjátíu og átta þar kom fram að gerðar höfðu verið fjórar afkynjanir á körlum á þessu tímabili og síðasta árið nítján hundruð sjötíu og eitt í skýrslunni

nefndin hefur ekki verið endurskipuð og engar afkynjanir hafa verið gerðar hér á landi frá nítján hundruð sjötíu og eitt það er því löngu tímabært að fella að fullu niður þessi lög herra forseti mig langar til þess og ég þarf hér að víkja nokkuð að efni skýrslunnar sem hér var lögð fram á hundrað tuttugasta og sjöunda þingi skýrslan var tekin saman af unni birnu karlsdóttur heilbrigðisráðherra lagði hana hér fyrir og um hana urðu nokkuð miklar umræður í skýrslunni kom fram að alls voru framkvæmdar sjö hundruð tuttugu og sex ófrjósemisaðgerðir á tímabilinu nítján hundruð þrjátíu og átta til nítján hundruð sjötíu og fimm í hundrað tuttugu tilfellum var andlegur vanþroski eða geðveiki sögð meginástæða aðgerðar þar af voru fimmtíu og níu einstaklingar gerðir ófrjóir án þess að undirrita sjálfir beiðni um það síðan segir í skýrslunni með leyfi forseta í meiri hluta þeirra tilfella voru foreldrar umsækjendur eða í fjörutíu og tveimur tilvikum í tíu þeirra sótti foreldri um sem skipaður tilsjónarmaður barns síns þar sem það hafði náð sextán ára aldri fulltrúar barnaverndarnefnda undirrituðu alls fimm beiðnir um aðgerðir sem komu til framkvæmda og framfærslufulltrúi bæjarfélags undirritaði eina þess utan eru dæmi um að frumkvæði að því að fólk var gert ófrjótt hafi komið frá einhverjum utan fjölskyldunnar hér er átt við fulltrúa félagsmálastofnana barnaverndarnefnda bæjarstjórna eða lækna á árinu nítján hundruð níutíu og sex voru einstaklingi dæmdar bætur vegna þess að hann hafði verið gerður ófrjór án samþykkis og án vitundar sinnar á gildistíma laga númer sextán nítján hundruð þrjátíu og átta og ekki hafði verið farið að ákvæðum laganna um heimild til slíkrar aðgerðar í framhaldi af því var samið við tvo einstaklinga systkini hins fyrrnefnda um bótagreiðslur herra forseti ekki verður fullyrt hvort fleiri einstaklingar voru á fyrrgreindu tímabili gerðir ófrjóir án þess að fylgt væri ákvæðum laga númer sextán nítján hundruð þrjátíu og átta hins vegar er ljóst er að sú hugmyndafræði sem fyrrgreind lög byggðu á og nefnd voru mannkynbótastefna samrýmist ekki nútímahugmyndum um virðingu fyrir einstaklingum og réttindum þeirra ég vil því fyrir hönd stjórnvalda biðja þá einstaklinga sem kunna að eiga um sárt að binda vegna ófrjósemisaðgerða sem gerðar voru á grundvelli laga númer sextán nítján hundruð þrjátíu og átta afsökunar að svo mæltu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og